Spoštovani, hvala za besedo. Jaz bom pa kar začel z besedami mojega zelo, enega bolj od priljubljenih pesnikov, Cirila Zlobca, žal že pokojnega. Te besede je bistvu izrekel leta dva tisoč štirinajst na tridesetem jubilejnem knjižnem sejmu, v Cankarjevem domu. In sicer: "Knjiga posreduje največje domete nacionalnega in individualnega duha časa in prostora." S tem je želel in hotel povedati, kako zelo pomembne so knjige in knjižnice v slovenskem prostoru in v družbi, kot taki naši sami. bi se pa zdaj, potem lotil naprej tudi malo, da vam naredim neko časovnico, da boste razumeli, zakaj to vprašanje danes postavljam. Dejansko postavljam vprašanje glede izgradnje NUK-a dve - se pravi, nove Narodne in univerzitetne knižnjice v Ljubljani. Leta sedeminosemdeset je stroka dala pobudo oziroma tudi že kar začela razmišljati v tej smeri, da je potrebno čim prej zgraditi novo stavbo Narodne in univerzitetne knižnjice. Leta štiriindevetdeset je bil sprejet Zakon o izgradnji univerzitetne knižnjice v Ljubljani. Leta devetindevetdeset so se končale arheološke raziskave predvidenega gradbišča, potem pa je NUK oziroma projekt NUK-a dve za deset let oziroma za osem let obstal, do leta dva tisoč osem, ko je pač se pojavilo to, oziroma k temu je botrovala, revizija Računskega sodišča iz tega leta, ki je pa tudi ugotovilo, da so podatki o projektu pomanjkljivi in ne predstavljajo celovite slike projekta in zato ni mogoče izračunati natančnega zneska do tedaj porabljenih sredstev za izgradnjo. Leta dva tisoč dvanajst je bil izveden nov natečaj, na katerem je bil izbran projektant oziroma projekt Biroja Bevk Perović, ki je pa tudi, takrat je zelo, izjavil nekaj zelo zanimivega, da se v obdobju socializma, v petinštirideset letih zgradilo ogromno, v letih nove države pa zelo malo, in ker ta saga kar traja in traja in tudi, mislim, da se že bo počasi, pač tale vsota, se bliža, petdesetim milijonom, se pravi, cena tega projekta, me zanima, zakaj naj verjamemo, da tudi ta letošnji in milijon, potreben v prihodnjem letu, za pridobitev gradbenega dovoljenja, ne boste zopet dva izpuhtela, milijona, v sage o graditvi nove, zgradbe NUK-a dve. Zanima me tudi, v kateri fazi je zbiranje dokumentacije, ki ga počnemo že "n-tič" in po mojem pobožnem upanju, upam, da tudi zadnjič. Sklepam, da imate pripravljeno okvirno časovnico o izgradnji in dokončanju projekta NUK-a dve. Vas prosim, da nam jo razkrijete. Prosim pa tudi za razkritje okvirne finančne konstrukcije samega projekta izgradnje NUK-a dve.